Am votat în favoarea raportului, deoarece consider că Uniunea trebuie să promoveze drepturile omului peste tot în lume.

Includerea în plan a libertății de exprimare online este foarte importantă, mai ales în contextul în care cenzura internetului afectează drepturile fundamentale în foarte multe state terțe. Un exemplu este planul Iranului de a construi un internet curat, care va bloca accesul cetățenilor la rețeaua mondială. Însă există încălcări ale drepturilor omului și la granițele Uniunii Europene. Este preocupant faptul că, în state precum Ucraina sau Rusia, justiția este folosită ca mijloc de presiune asupra oponenților politici.